Si vous voulez avorter, vous devez payer trois cent cinquante euros. Mais c'est incroyable! Heureusement qu'il y a des ONG comme Médecins du monde qui créent des cliniques sociales, mais, à l'heure actuelle, il n'y a plus d'accès aux soins.

J'en veux à la Commission.